Señora presidenta, gracias comisaria por todo su trabajo y esfuerzos. La combinación de estereotipos y prejuicios vinculada al tradicional reparto de roles propicia que las mujeres interesen menos por los estudios profesionales y superiores vinculados a las nuevas tecnologías.

Este sector ofrece una alta empleabilidad, puestos bien retribuidos y altas posibilidades de emprendimiento. Sin embargo, no capta suficientemente la atención de las mujeres, que están infrarrepresentadas en él.

además, acciones específicas desde la infancia para despertar vocaciones técnicas en las mujeres y redes, productos y servicios que acercan más las ventajas de las TIC al público femenino. Finalmente, indicadores que midan lo que vamos haciendo para que las mujeres aprovechen, como los hombres, una de las principales canteras de empleo y conocimiento de las próximas décadas.